Lisabonská zmluva jasne ustanovila, že Európska únia pristúpi k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Teší ma, že toto pristúpenie ešte viac posilní a prehĺbi ochranu základných ľudských práv a slobôd v Únii vďaka tomu, že Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu nadobudne právomoc preskúmavať súlad aktov Únie s dohovorom. Rád by som preto vyjadril nádej, že sa podarí bez zbytočných prieťahov vyriešiť zostávajúce právne nejasnosti a členské štáty nájdu prijateľnú dohodu, aby mohla Európska únia čo najskôr pristúpiť k Európskemu dohovoru o ochrane základných práv a slobôd.